Wir diskutieren hier und heute nicht nur über den Datenschutz. Wir reden über die Zukunft der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz in Europa. Seit Jahren treiben die Innenminister die grenzübergreifende Kooperation der Strafverfolgungsbehörden voran.

In all diesen Jahren hat das Europäische Parlament aber wiederholt angemahnt, dass gemeinsame Standards für Rechtsstaat und Grundrechtsschutz dabei unverzichtbar sind. Doch die hier leider abwesenden Innenminister unserer 27 Regierungen setzen sich über diese Forderungen noch immer hinweg. Stattdessen treiben sie mit dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Polizeimaßnahmen das nahezu blinde Vertrauen in die Rechtsordnung der EU Staaten voran. Sie ignorieren damit, dass es noch immer dramatische Unterschiede bei den Standards in den Mitgliedstaaten gibt, und zwar auch und gerade beim Datenschutz. Der vorliegende Entwurf für eine Richtlinie über den polizeilichen Datenschutz in Europa soll diesen Missstand nun endlich beseitigen.

Trotzdem weigert sich der Ministerrat, aktiv und zügig an der Gestaltung der Datenschutzrichtlinie mitzuarbeiten.

Wir brauchen gemeinsame Mindeststandards um die verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und Justiz voranzubringen.